frú forseti við íslendingar berum ekki ábyrgð á þeim upplýsingum sem lágu til grundvallar þegar ráðist var inn í írak það er útúrsnúningur við bárum ekki ábyrgð á innrásinni við hins vegar trúðum þeim upplýsingum sem fyrir okkur voru lagðar eins og ýmsar þjóðir aðrar en það var eftirtektarvert að fulltrúi samfylkingarinnar sá gamli sjálfstæðismaður háttvirtir þingmenn ellert b schram minntist ekkert á það hvernig hann vildi bregðast við í írak nú en það er um það sem málin snúast þegar rætt er um þennan heimshluta og einnig um það hvort íranir séu að koma sér upp kjarnorkusprengju og þar fram eftir götunum ísrael og palestína og svo framvegis en ástæða væri til þess auðvitað að háttvirtur þingmaður síðar við þessar umræður lýsti skoðun sinni á því hvernig hann vilji að við íslendingar stöndum að málum í írak nú það er það sem skiptir máli við þurfum ekki að biðjast afsökunar á neinu háttvirtur þingmaður mig minnir nú að þessi háttvirtur þingmaður hafi nú haft þessa tilhneigingu að biðja einlægt aðra að biðjast afsökunar en sjaldan gert það sjálfur hins vegar vil ég lýsa yfir ánægju minni yfir því að hann skuli ávarpa mig fyrstan manna hér á þinginu við sátum hér saman á þinginu nítján hundruð sjötíu og eitt á jólaföstu